Domnule președinte, dragi colegi, domnule comisar, Comisia LIBE a aprobat primul raport privind funcționarea spațiului Schengen în care a fost reiterat foarte clar faptul că România și Bulgaria sunt pregătite pentru o intrare imediată în Schengen. În calitate de reprezentant al României în Parlamentul European, aprecieze evaluarea corectă și echitabilă a Comisiei LIBE, precum și a raportorului și consider că suntem pregătiți din toate punctele de vedere pentru acest demers. Astfel, dacă acest lucru este recunoscut inclusiv de către Comisia Europeană și de către Parlamentul European, e timpul ca și anumite state membre să recunoască acest fapt și să susțină aderarea României la Schengen. Totodată, doresc să evidențiez faptul că spațiul Schengen s a creat în baza unei abordări tehnice, acesta nefiind un acord de natură politică. Le reamintesc încă o dată tuturor colegilor faptul că România îndeplinește integral, încă din anul 2011, toate criteriile pentru a deveni parte a acestui spațiu. Este inacceptabil faptul că până în acest moment România nu este parte a spațiului Schengen și sunt ferm convinsă că orice amânare în acest sens nu este justificabilă, reprezentând o veritabilă discriminare a unui număr considerabil de cetățeni europeni.